Señor presidente, esta segunda parte del paquete de medidas para la movilidad por carretera es una gran oportunidad para definir el tipo de transporte que queremos en Europa, y desde mi grupo trabajaremos para que se recojan algunos aspectos que consideramos fundamentales para transformar la movilidad de nuestros conciudadanos en una movilidad más eficiente, más inteligente, más sostenible y más segura. Primero, mejorar la eficiencia del sistema de transportes en su conjunto. La carretera debe servir para la distribución en corta y media distancia, como complemento de una red ferroviaria regional, nacional y transfronteriza de calidad. Pese a los ataques y a la falta de inversión de muchas instituciones, nuestro compromiso con un tren público y social es irrevocable. Segundo, apostar por un transporte colectivo seguro y de calidad, especialmente en entornos urbanos e interurbanos. Tercero, mejorar las condiciones de los trabajadores en un sector tan castigado. Y cuarto, potenciar la investigación e innovación en energías cien por cien renovables. Y hablamos no solamente de economía, empleo o contaminación